Signor Presidente, onorevoli colleghi, i cittadini italiani vedono ogni giorno aumentare le tasse e diminuire i servizi, devono ogni giorno tirare la cinghia, rinunciare a visite mediche e a curarsi perché non possono pagarsele, oppure devono aspettare mesi per una semplice visita medica. Sempre in Italia, poi, ci sono ambulatori medici particolari, riservati solo agli emigrati e ai clandestini. E questi emigrati, gratuitamente, sono visitati e curati subito, senza aspettare mesi, a differenza dei cittadini italiani.

Cosa ne pensa la Commissione degli emigrati che arrivano in Italia e pretendono subito casa, sussidi e assistenza medica gratuita? Il Commissario afferma che i cittadini si spostano da un paese all'altro per lavorare. In Italia aumentano i disoccupati, i poveri sono 4 milioni e nonostante tutto, grazie a un governo italiano sempre troppo accogliente, continuano ad arrivare nuovi emigrati. Quale sarà il risultato? Aumenteranno le tensioni sociali e non basteranno le sue belle parole, signor Commissario, e qualche finanziamento europeo a tranquillizzare i cittadini.